Monsieur le Président Tusk, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et vous avez raison. Je crois que, comme Européens, nous devons rester fiers de ce que nous avons construit en Europe.

Et vous avez raison voir des théocraties nous donner des leçons de tolérance religieuse, voir des dictatures nous donner des leçons de démocratie, voir des pays qui ne prennent pas un seul réfugié nous donner des leçons d'accueil, c'est pour le moins osé.

Je vous appelle donc à un petit peu de modestie sur ces sujets, même si, vous avez raison, nous devons être fiers d'être européens. Vous avez dit qu'il faut éviter les extrêmes et, une fois de plus, je suis d'accord avec vous.

Si on est proche d'un extrême, ce n'est en tout cas certainement pas l'extrême de la porte grande ouverte et donc, là aussi, je pense que l'Union européenne peut faire mieux. Je voudrais vous inviter à suivre les recommandations de la Commission. Nous avons entendu le président Juncker, le vice président Timmermans à plusieurs reprises à cette tribune, vous demander, demander aux États membres de mettre en place une clef permanente de répartition des réfugiés. J'ai entendu les mêmes nous parler de mettre en place des chemins d'accès légaux en Europe pour mettre un terme au business mortel des passeurs. J'ai enfin entendu les mêmes, et je les rejoins tout à fait, plaider pour la mise en place d'une politique européenne de l'asile et, là dessus, des progrès considérables sont encore à réaliser. Quelques uns ont été réalisés lors du Conseil, mais ce n'est qu'un début.